Frau Präsidentin! Wir reden heute über den Iran, wo sich dramatische Entwicklungen abspielen. Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren für ein besseres und freieres Leben. Jeder, der dazu den Mut findet, verdient unsere volle Sympathie. Es ist das Recht jedes Menschen, nach Glück zu streben und sich über seine Regierung zu beklagen. Das Mullah Regime von Präsident Rouhani hat vermutlich einen Spitzenplatz unter den korrupten und inkompetenten Regimes dieser Welt. Ich warne allerdings davor, dass sich der sogenannte Westen in die inneren Angelegenheiten Irans einmischt. Alle diese Versuche sind immer wieder schiefgegangen, teilweise auf fürchterliche Art Irak, Afghanistan, Syrien, Somalia. Es muss Schluss mit solchen Interventionen sein! Der Westen unterstützt ohne Sinn und Verstand Al Qaidas Ableger in Syrien, ebenso wie das wahabitische System Saudi Arabiens beides Fehlentscheidungen von grandiosem Ausmaß, die belegen Wir sollten auf alle Zeit Abstand nehmen vom Rumhantieren im Nahen Osten.